Frau Präsidentin, Herr Präsident Tusk! Ich habe stundenlang gerätselt, wen Sie meinen konnten, als Sie eine vorgelegt haben Das Parlament oder die Spitzen der Kommission bis ich herausbekommen habe, dass Sie diejenigen meinen, die in unserem europäischen Zug im letzten Wagen sitzen und mühsam immer mitgeschleppt werden müssen.

Deshalb mein Appell auch an uns hier im Parlament Wir müssen die innenpolitischen Diskussionen auch bei uns zu Hause führen, um unsere Regierungen in Berlin, in Budapest und wer weiß wo davon zu überzeugen, dass sie mit uns diesen Weg gehen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass es reicht, sozusagen alleine hier weise Beschlüsse zu fassen. Und wenn das geschieht, dann bin ich sicher, gibt es auch im Rat eine bessere Chance.